Monsieur le Commissaire, Monsieur le Ministre, beaucoup de choses ont été dites.

J'avais envie de tirer une leçon, pour l'avenir, de cet exercice.

Le déblocage est arrivé Monsieur le Ministre, nous vous en remercions quand la Présidence belge a opté pour un peu plus d'engagement et de dialogue.

Je voudrais donc vous demander de passer un petit message, Monsieur Reynders, si c'est possible, comme Monsieur Barnier à la Commission, à l'ECOFIN, consistant à leur dire que nous avons vraiment envie d'être impliqués dès le début, complètement, et de jouer notre rôle en matière de codécision.